Ich bin froh, dass ich meine beiden Änderungsvorschläge mit Hilfe der europäischen Sozialdemokraten und der Europäischen Volkspartei gegenüber der Kommission und dem Rat durchgesetzt habe erstens dass für die Ausweitung des Friedens und Stabilitätsinstruments kein Geld aus dem EU Haushalt für Entwicklungszusammenarbeit verwendet werden darf, zweitens dass die Kommission sich verpflichtet, Projekte zur Ausrüstung des Militärs gründlich zu evaluieren. Damit ist die Arbeit aber noch nicht getan. Mit Blick auf den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen ab 2021 muss ein neues europäisches Finanzinstrument zur Förderung von sicherheitspolitischen Zielen in Partnerländern entwickelt werden. Dafür bildet die verpflichtende Evaluierung eine wichtige Grundlage. Aus meiner Perspektive braucht Europa einen breiten Instrumentenkasten von der humanitären Hilfe über die Entwicklungszusammenarbeit bis hin zur Sicherheits und Verteidigungspolitik. Die Verzahnung der Entwicklungspolitik und der Sicherheitspolitik darf jedoch nicht auf Kosten der Entwicklungsarbeit passieren. Herzlichen Dank an alle, die an diesem Kompromiss mitgewirkt haben, auch aufseiten der Kommission.